Der UN Pakt für Migration und Flüchtlinge vermengt zwei Dinge zum einen die Migration aus ökonomischen Gründen, zum anderen die Flüchtlinge und Asylanten, die eigentlich nur Schutz auf Zeit suchen und bekommen sollten, was genau genommen gar keine Migration ist. Es ist völlig richtig angesprochen worden Wir haben Millionen von Migranten, und nur ein Bruchteil davon kommt nach Europa. Und trotzdem streiten wir hier bereits darüber, ob es sich um Massenimmigration nach Europa handelt. Wir helfen aber dabei nur Bruchteilen, während wir mit demselben Geld vor Ort vielen, vielen Millionen mehr Flüchtlingen tatsächliche Hilfe leisten können. Dieser UN Pakt soll nun Anreize und Möglichkeiten für Migration erhöhen und damit die Probleme in den Zielstaaten verschärfen.